Monsieur le Président, Monsieur le Président du Conseil, Madame la Commissaire, sur le budget, le Parlement a montré son réalisme et son sens des responsabilités. Pendant deux années consécutives, une majorité qualifiée de ce Parlement a accepté le niveau des paiements votés par le conseil des ministres sans ajouter un seul euro. Le Parlement a veillé, dans ses votes, à faire prévaloir ses priorités politiques. Ce sont les mêmes que celles du Conseil européen l'agenda Europe 2020 et, plus récemment, le contenu du pacte de croissance. Ce même sens des responsabilités nous guide, aujourd'hui, quand nous disons comme l'a fait le Président Schulz que le budget 2013 ne peut être discuté tant que nous n'avons pas garanti le financement des arriérés de paiements de l'année

Mais voilà que certains d'entre eux ne veulent pas payer, en 2012, tous les paiements dus pour les programmes entièrement exécutés pendant l'année

Elle est contraire au budget 2012 tel que nous l'avons voté. Il comprend l'engagement, lu tout à l'heure par le Président Schulz, d'adopter en cas de besoin, pendant l'année, un budget rectificatif.

Nous ne pouvons pas achever l'année avec une dette de 9 milliards d'euros. J'ajoute qu'à la veille du Conseil européen, le refus de payer les factures d'hier priverait de crédibilité tout engagement pour les budgets de demain. En attendant, ce rejet du budget 2013 rappelle à ceux qui l'auraient oublié, dans certaines capitales, qu'en matière budgétaire, qu'il s'agisse de négocier pour un an ou pour sept ans, rien n'est possible sans l'accord du Parlement européen. Nous faisons confiance à la Commission et je salue son nouveau commissaire au budget